Som rada, že Európsky parlament dnes jasne odsúdil sexuálne násilie páchané naženách, znásilnenia, mrzačenie pohlavných orgánov, nútené sterilizácie, nútené potraty a nútenú kontrolu počatia, ktoré sú násilím proti ľudskej dôstojnosti. Tieto neľudské praktiky sa často používajú ako vojnová zbraň v rámci ozbrojených konfliktov, a to aj proti maloletým. Odsúdenie nútených sterilizácií a nútených potratov pred časom nebolo v tomto Parlamente samozrejmosťou. Po prvýkrát Európsky parlament na môj podnet vroku 2012 schválil zvláštnu rezolúciu o rešpektovaní základných ľudských práv pri škandále s nútenými potratmi v Číne.